Madame la Présidente, je ne voudrais pas abuser de la patience du Parlement, mais j'ai quand même besoin de donner aux parlementaires ici présents et au Parlement un certain nombre de précisions. Lorsque j'ai repris, il y a un an et demi, le portefeuille de commissaire responsable pour la justice, la liberté et la sécurité, j'ai trouvé sur mon bureau deux projets informatiques à grande échelle, qui ont pour vocation de doter les États membres d'outils de coopération modernes et performants.

Ces deux projets sont complexes au plan technologique. Il faut interconnecter et faire interagir un système central et des équipements nationaux avec des spécifications particulièrement exigeantes. J'ai toujours essayé de tenir le Parlement informé de ces développements. Après les Conseils Justice et affaires intérieures de février et de juin 2009, j'avais écrit à Gérard Deprez, président de la commission des libertés civiles du Parlement, pour l'informer de l'évolution des travaux sur le projet SIS II.

Je voudrais aujourd'hui encore, animé par cet esprit de transparence, vous donner le maximum de renseignements. C'est vrai que comme la plupart des grands projets industriels, ces deux projets SIS II et VIS présentent des risques de dérapage du calendrier, de glissement budgétaire. C'est vrai que la situation n'est pas satisfaisante pour le SIS II, ni pour le VIS.

Les spécifications initiales ont rendu difficile le passage des tests prévus, mais il semble qu'avec l'accord des États membres, la révision de ces spécifications devrait permettre un prochain aboutissement des tests.

En étroite collaboration avec la Présidence, les États membres et les contractants, la Commission est en train de mettre en œuvre les orientations définies dans les conclusions du Conseil Justice et affaires intérieures des 4 et 5 juin. Tout d'abord, toutes les parties concernées sont activement engagées dans les préparatifs techniques d'un premier test appelé jalon technique milestone qui vise à s'assurer que la solution technique actuelle est fondée sur des bases saines. Dans cette optique, la Commission a négocié avec le consortium en charge du projet les adaptations contractuelles requises.

Simultanément, nos services ont renforcé la gouvernance et le monitoring du projet. Ils ont engagé les pénalités contractuelles pour augmenter la pression sur le contractant. J'ai convoqué et rencontré vendredi soir le président directeur général de la société en charge du projet pour qu'il m'informe personnellement des mesures qu'il mettait en œuvre pour résoudre les difficultés techniques. Enfin, à titre de précaution, comme cela avait été prévu par le Conseil de juin, la Commission a initié les préparatifs en vue d'un basculement éventuel vers le scénario alternatif dans l'hypothèse où la solution technique actuelle viendrait à échouer.

Cela nous donnera l'occasion de revenir sur le dossier de manière détaillée. Pour ce qui concerne le projet VIS, au niveau du système central, le contractant a entamé en avril 2009 une campagne de tests nécessaires pour évaluer les progrès réalisés. Le contractant n'est pas encore parvenu à satisfaire tous les critères contractuels requis pour conclure cette campagne de tests, malgré un délai supplémentaire qui lui avait été accordé. La Commission a évidemment activé les pénalités contractuelles prévues pour sanctionner ce retard. Elle a mis en demeure le contractant de mettre en œuvre toutes les mesures correctives appropriées. Je ne crois pas, mais peut être serai je démenti, qu'il y ait un bug de conception. Il semble, d'autre part, que le STT soit en bonne voie. Les tests devraient être achevés le 11 novembre. Mais, parallèlement, les États membres doivent aussi adapter leurs propres systèmes nationaux pour pouvoir utiliser le VIS. Or, trois États membres au moins rencontrent des difficultés majeures, et les retards venant de ces trois États membres sont plus importants encore que les retards connus au niveau du système central. Alors, nous procédons actuellement, avec les États membres, à une analyse détaillée en vue de préciser un nouveau calendrier pour le démarrage du VIS. Mais nous avons besoin de disposer pour cela d'une vue claire concernant l'issue de la campagne de tests du système central.

Mais en tout état de cause, il faut que tant les systèmes nationaux que le système central soient pleinement opérationnels pour démarrer le système. Évidemment, je tiendrai informé le Parlement de ce nouveau calendrier dès que nous aurons pu l'arrêter. Je conclus, j'ai été un peu long, pardonnez moi, mais j'ai voulu vraiment faire le point détaillé sur l'état d'avancement des projets SIS II et VIS. Les motifs de préoccupation sont réels, ce n'est pas la peine de se le cacher. Le profil de risques techniques, budgétaires et politiques des deux projets justifient une mobilisation de chacun, compte tenu des responsabilités respectives. Des moyens financiers non négligeables ont été mobilisés.

Ces chiffres s'inscrivent dans l'ordre de grandeur de projets d'envergure similaire développés en Europe et ailleurs dans le monde. Madame la Présidente, je tiens vraiment à dire ici que je ne manquerai pas d'informer le Parlement de tous les développements qui pourront avoir une incidence budgétaire ou encore un impact sur la date de délivrance de ces systèmes.

suivre très attentivement ces deux dossiers et veiller à leur aboutissement.